Poprawiamy ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej i to jest bez wątpienia najcenniejsza uwaga w tej materii. Natomiast, niestety, czynimy to po pierwsze, bardzo wolno i po drugie, niestety niekonsekwentnie. Nie dowierzam tym danym, które są prezentowane w samym sprawozdaniu. Wydaje mi się, że są niedoszacowane, ale bez żadnych wątpliwości musimy zadbać o to, aby i Parlament Europejski, i instytucje europejskie sprawniej i szybciej reagowały na rozmaite nieprawidłowości.